Ebben a jelentésben, amelynek tárgya a nők és férfiak esélyegyenlősége, számomra egy dilemma kimondása volt a legfontosabb. Nem is dilemma, hanem egy ellentmondás kimondása. Ez pedig a következő mindenki látja, hogy egész Európában demográfiai katasztrófa van. Magyarország sem kivétel, saját hazámban sem születik elég gyermek. Ez az egyik tény. A másik tény viszont, hogy a társadalom változatlanul úgy fogja fel, hogy a gyermekszülés az a nőnek a magánügye, az ő felelőssége, őrá tartozó kérdés, különösen a munka világában. Ha ő gyermekszülésre alkalmas korban van, vegye tudomásul, hogy a munkáltató megteszi azt, hogy nem veszi föl bizonyos munkahelyekre, megteszik azt, hogy eltávolítják a munkahelyről, megteszik azt, hogy kényszerből mondjuk részmunkaidőbe helyezik. Ezt az ellentmondást fel kell oldani, hogyha azt akarjuk, hogy a demográfiai katasztrófának vége legyen. Fel kell ismerni, hogy egyfelől a gyermekek születése az édesapákra is felelősséget ró, a munkáltatókra is, és az egész társadalomra. Nem tekinthető tovább a gyermekek világrahozatala és gondozása a nők magánügyének és magánproblémájának.